Chcel by som poukázať na niektoré vážne veci, ktoré v sýrskom konflikte sú dva milióny utečencov, šesť miliónov vnútorne presídlených ľudí a hlavne 100 tisíc mŕtvych v tomto

Terajšia opozícia, rebeli, ktorí bojujú proti vláde, nie sú zatiaľ žiadnou zárukou, že po prevzatí moci budú postupovať demokraticky, tak ako sa to stalo v Egypte.

Takisto kresťania sú prvou akousi obeťou tohto medzimoslimského konfliktu. Chcel by som ale pochváliť Úniu za to, že už teraz vynaložila 1,3 miliardy eur a bude ďalej pomáhať.